frú forseti það sem mig langar að bera upp tengist í rauninni umræðu sem var nokkuð mikil fyrir kosningar meðal kjósenda í vestmannaeyjum þar sem fulltrúar ekki kannski allra flokka en flestra þar á meðal þess flokks sem hæstvirtur samgönguráðherra situr fyrir í ríkisstjórninni gáfu fyrirheit um það að gjaldskrá vegna herjólfs yrði endurskoðuð nú er það svo að fargjald þetta þó að það sé langt í frá að duga til reksturs ferjunnar þá er það mikill skattur fyrir þá sem í eyjum búa ég get tekið þar sem dæmi að fimm manna fjölskylda með þremur börnum sem eru komin yfir ellefu ára aldur ef ég man þessi aldursmörk rétt má reikna með því að ferðalag til þorlákshafnar og til baka þá munum við sleppa síðan öðrum ferðakostnaði frá bryggjunni í þorlákshöfn en ferðakostnaður bara þangað kosti um tuttugu og þrjú þúsund sjö hundruð sextíu krónur rétt um tuttugu og fjögur þúsund krónur eftir þá hækkun sem varð í febrúar það er alveg ljóst að það voru eyjamönnum nokkur vonbrigði að sú hækkun skyldi ganga að fullu í gegn eiginlega þvert á fyrirheit um það að þessi gjaldskrá yrði endurskoðun en þannig háttar til með samning við rekstraraðila herjólfs að heimilt er að hækka fargjaldið einu sinni á ári út frá svokallaðri ferjuvísitölu sem tekur tillit til hluta eins og launa olíu og annarra slíkra þátta það sem menn eðlilega spyrja um í vestmannaeyjum nú er hvort til standi að endurskoða þetta fyrir næsta vetur þegar aftur kemur að því að hækka út frá ferjuvísitölu af því að þá getum við nokkuð gefið okkur miðað við þá þróun sem

fyrir fjölskylduna þurfa að borga fyrir fjórar ferðir hundrað þúsund króna milli lands og eyja sé allt of mikið og full ástæða sé til enda tók ég undir það í kosningabaráttu að þessa gjaldskrá ætti að endurskoða og ég kalla eftir því hver sé afstaða samgönguráðuneytisins til þess í dag hvort slík vinna sé farin í gang og tengist þá fjárlagavinnu eða hvort það sé ástæða til að láta eyjamenn vita af því að þetta verði ekki endurskoðað þann tíma sem herjólfur mun eiga eftir að sigla upp til þorlákshafnar fram að bakkafjöru